Én nem a fogyasztókról beszéltem, a belső piacról beszéltem, hogy a belső piac része, egy összefüggő rendszer része az alapjogoknak a rendszere, így a szabad mozgásnak a rendszere is. Egyébként a munkavállalóknak a nagy része, aki más országban dolgozik, az ott jövedelemmel rendelkezik és nyilván ilyen értelemben fogyasztó is. De nem a fogyasztókról szól, hanem a belső piac egységes rendszeréről szól a vita. A szabad mozgásnak a kétségbe vonása, újragondolása az egész európai piacot, az egész európai építménynek a jövőjét veszélyezteti.